Señor presidente, en nuestro Grupo estamos de acuerdo con luchar contra la evasión fiscal en la Unión Europea, pero siempre que ello se base, obviamente, en un sistema de cooperación voluntaria y libre por parte de los Estados miembros. A nosotros nos preocupa que la divulgación de información sensible relativa al impuesto de sociedades conlleve que las empresas vean hechas públicas sus estrategias, lo cual, obviamente, afectaría a la libre competencia y a la competencia desleal. Nos preocupa igualmente que dicha información pueda usarse para la teoría de la armonización fiscal, que es esa palabra que se inventa la izquierda para subir los impuestos a los europeos. Las empresas deben poder establecerse libremente allí donde consideren, de acuerdo con sus estrategias, y deben poder mantener libremente sus decisiones. La divulgación de esa información no debe ir en contra de estos principios, y debe ser responsabilidad de cada Estado miembro de forma autónoma y soberana idear un escenario fiscal que favorezca el establecimiento de empresas en su territorio. Sin embargo, sí que quiero, pues, poner de manifiesto que nuestro Grupo sí que tuvo un especial interés en conseguir esa cláusula de salvaguardia para las empresas que pudieran ver afectadas sus decisiones sensibles y, por otra parte, el límite fundamental del umbral de los 750 millones de euros para no perjudicar a los empresarios pequeños y a los autónomos.